Ich habe mit Bedauern, aber ohne Überraschung zur Kenntnis genommen, dass der neue bulgarische Außenminister offenbar keine anderen Sorgen hat, als sich um die Profiteure des früheren kommunistischen Regimes zu sorgen, also um diejenigen im auswärtigen Dienst seines Landes, die besonders dem Geheimdienst verpflichtet waren. Ich glaube nicht, dass solche Leute heute das demokratische Bulgarien würdig vertreten können. Sie hätten schon nach der Wende aus dem Dienst entfernt werden müssen, aber die frühere Staatspartei hat lange ihre schützende Hand über sie gehalten. Wenn die Regierung Borissow dem ein Ende gesetzt hat, dann sollten auch die bulgarischen Sozialisten endlich mit ihrer unseligen Vergangenheit brechen.

Wie rechtfertigt er zum Beispiel, dass jetzt frühere kommunistische Geheimdienstkader sogar in führende Positionen im bulgarischen Parlament gehievt werden können? Auch das plötzlich von Abgeordneten der Sozialisten und DPS präsentierte Gesetz zur Schließung der Hauptdirektion zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität erscheint als Versuch, in letzter Minute einigen derjenigen behilflich zu sein, die endlich fürchten müssten, von unabhängigen Ermittlern ins Visier genommen zu werden.